Gospodine predsjedniče, ekstremno niske temperature, led i snijeg početkom veljače uzrokovali su višemilijunske štete u Gorskom kotaru. Razmjer katastrofe najbolje potvrđuje činjenica da je uništena cjelokupna elektromreža, obiteljski nasadi i šume. Znači, za obnovu će biti potrebno više desetljeća. No tu agonija tek počinje jer su otapanje snijega i obilne kiše uzrokovale poplave i materijalne štete koje iznose više stotina milijuna kuna, a na tim područjima je proglašena elementarna nepogoda.

I dok mi ovdje sjedimo, u ovome trenutku tisuće kuća u Hrvatskoj pliva pod vodom, a neispavano stanovništvo brani domove vlastitim snagama i ovu noć stoga očekujem promptnu reakciju i financijsku pomoć Europske unije putem Vlade Republike Hrvatske ne samo pri sanaciji nastale štete nego i prevenciji izgradnjom nasipa i sustava za odvodnjavanje kako bismo u budućnosti izbjegli neželjene posljedice.